Sind es 2 Billionen, 3 Billionen Euro, die verloren gegangen sind, im Zusammenhang der Möglichkeiten der Unterregulierung? Jawohl, MiFID II ist ein großer Fortschritt gar keine Frage trotzdem die Lücken bleiben. Im OTC Bereich es ist angesprochen worden gibt es immer noch viel zu viele Möglichkeiten, in die kaum regulierten Handelsplätze, auszuweichen entgegen dem, was die G20 vorgegeben hat Jeder Akteur, jeder Finanzplatz soll da entsprechend kontrollierbar sein das haben wir nicht erreicht.

Welche Interessen stehen da dahinter? Aber natürlich bleibt das Grundproblem des Anreizsystems. Wenn man die falschen Aktivitäten im volkswirtschaftlichen Zusammenhang belohnt, bekommt man das, was wir bekommen haben. Immerhin ist im Bereich Hochfrequenzhandel das Richtige auf dem Weg, insgesamt ein richtiger Schritt, aber immer noch zu wenig.